Hiteles, tárgyilagos, megbízható statisztikai adatokra nagy szüksége van az európai döntéshozóknak, a vállalkozásoknak és az európai polgároknak is. Az elmúlt évek negatív eseményei elsősorban a nemzeti költségvetések hiányával, az államadósságok nagyságával kapcsolatos adatok hamisítása miatt jelentősen visszavetették az európai statisztikába vetett bizalmat. Egyes tagállamok kormányfői, élükön sajnos a korábbi magyar kormányfővel, a szocialista Gyurcsány Ferenccel, Churchill szavait tartották szemük előtt. Csak abban a statisztikában hittek, amelyet saját maguk hamisítottak.